og kannski var ósanngjarnt af mér að spyrja út í þessi samskipti en það sem ég var að velta fyrir mér var að ráðherra gæti farið yfir hvernig ríkisstjórnin og þá ekki síst viðskiptaráðuneytið beitti sér dagana fyrir hrunið þegar eftir því var leitað af erlendum aðilum hvort þessir icesave reikningar og þessi erlendu viðskipti við íslensku bankana væru eðlileg og væru í lagi ég skil það vel ef háttvirtur þingmaður vill fara yfir það síðar í lengra máli en þetta skiptir mjög miklu máli þegar við horfum til baka eins og ríkisstjórninni núna og sérstaklega samfylkingunni er tamt að gera það er horft til baka og reynt að leita uppruna hrunsins og hitt og þetta þó svo allir aðrir viti að þetta hrun var á alheimsvísu hins vegar eru það viðbrögðin sem skipta miklu máli í dag og við hvernig við getum lært af eins og hérna kom fram í máli þingmannsins hvað getum við lært af því sem fór úrskeiðis og það sem hryggir mig svolítið mikið í þessu öllu saman er að upplifun okkar margra er sú að við séum ekki enn farnir að læra það sé ekki enn þá verið að taka á málum með viðeigandi hætti og hefur það komið fram í máli þingmanna meðal annars háttvirtur þingmaður þórs bara í dag að það er enn verið að gaufast við ákveðna hluti spurningin áðan sneri að samskiptum við erlenda aðila rétt fyrir hrun varðandi íslenska bankakerfið ég held í sjálfu sér að það væri tilefni í sérstaka umræðu síðar meir fyrir okkur öll til að læra af þetta er ekki sagt af neinum kvikindisskap heldur bara til að læra hvað gerðu menn rangt við þetta hrun og hvaða aðferðum hefðum við átt að beita og eigum að beita næst þegar þetta gerist því hætta er á að þetta gerist aftur síðar